Señor Presidente, el Acuerdo es bueno para la Unión Europea, para Colombia y para Perú porque impulsa el desarrollo y combate la pobreza, y eso es una buena herramienta contra la injusticia social, que es el mejor caldo de cultivo para la violencia. Además, hemos podido comprobar la disposición de los gobiernos de la zona para progresar en este campo. Entre los indicadores más significativos destacaría el diálogo permanente y recíproco sobre los derechos humanos que se estableció con carácter voluntario en 2009, y la ratificación de los convenios fundamentales de la OIT. Además, hay que citar la ley de víctimas, la de devolución de tierras, el programa de protección de amenazados que cubre ya a once mil personas y el incremento de los recursos destinados a investigar los crímenes de que han sido víctimas los sindicalistas y activistas de derechos humanos. Estas actuaciones mejoran muy significativamente la calidad de vida de peruanos y colombianos, aunque todavía nos quede mucho por hacer.

Por un lado, están librándose del terrorismo no les castiguemos, además, con reservas basadas en prejuicios, porque podemos perjudicar su evolución hacia la paz, la democracia y el desarrollo económico y social.